Monsieur le Président, alors que la Tunisie vient de vivre ses premières élections démocratiques, les États membres de l'Union européenne peinent encore à soutenir les aspirations des peuples de la rive sud de la Méditerranée et à faire preuve d'une réelle solidarité.

C'est l'objet de ce programme de réinstallation. L'aboutissement enfin de la procédure de codécision sur ce dossier et, partant, l'application par tous les États membres du programme européen commun de réinstallation des réfugiés à un moment historique témoigneraient de notre volonté à réagir efficacement en proposant des instruments adéquats et en concertation. Aujourd'hui, seuls dix États membres participent annuellement à la réinstallation des réfugiés et cela sans réelle coordination. Pourtant, les représentants des États membres de l'Union européenne l'ont répété ces derniers mois ils soutiennent les aspirations des peuples. Ce soutien aux peuples des pays partenaires doit passer nécessairement par un effort de solidarité européenne dans la prise en charge des réfugiés. Le programme européen de réinstallation doit être un outil de protection supplémentaire des réfugiés et des demandeurs d'asile. Il doit permettre la mise en application d'une politique d'hospitalité européenne pour les populations en réinstallation.

Il faut sortir du blocage avant la fin 2011, et c'est la responsabilité du Conseil de le faire.